Domnule președinte, deși România și Bulgaria îndeplinesc criteriile de aderare la spațiul Schengen România încă din 2011 și, deși în plenul Parlamentului European a fost adoptată o rezoluție încă din luna mai pentru sprijinul aderării acestor două țări în spațiul Schengen, suntem în luna octombrie, iar perspectiva aderării nu pare să fie una apropiată. Țin doar să atrag atenția, domnule președinte, asupra unei realități pe care, uneori, o ascundem sau o negăm. Lipsa încrederii europenilor în instituțiile europene provine și din astfel de situații, în care cetățenii Uniunii constată că, la acest nivel, încă mai vorbim despre birocrație și interese politice care primează, se pare, în fața intereselor individului. Aproape douăzeci de milioane de români sunt privați de un drept care le aparține, întrucât țara noastră a îndeplinit exigențele cerute. Pe lângă aceștia, discutăm de miile de operatori români care efectuează schimburi comerciale și care se văd nevoiți să aștepte zeci de ore la intrarea în spațiul Schengen în autovehicule pentru a fi controlați și verificați. Doresc să mulțumesc pentru rezoluția adoptată în acest plen în luna mai. Nu pot totuși să nu observ o lipsă de operativitate a celorlalte instituții europene în ceea ce privește transpunerea în practică a rezoluțiilor adoptate în plenul Parlamentului European, consecințele de imagine în ceea ce privește Uniunea Europeană în ansamblul ei fiind dintre cele mai serioase.